Die Bedeutung des Internets und das knüpft ja nahtlos an das Thema an, welches wir auch vorher hatten ist in diesen letzten 20 Jahren extrem gewachsen.

Wir haben einen Ersatz für soziale Begegnungen in diesem Internet. Wir haben aber auch eine extrem andere private Kommunikation, und es hat mittlerweile eine Infrastruktur, die einer öffentlichen Daseinsvorsorge gleicht. Deshalb brauchen wir bei der Weiterentwicklung des Internets auch eine Art Mitspracherecht. Allerdings müssen wir auch immer sagen Die Freiheit des Internets wird zum einen natürlich auch missbraucht, zum anderen ist es aber auch ein Wert an sich, den wir dort erhalten müssen, und wir können online nicht erlauben, was offline verboten ist.

Deshalb sind die Freiheit auf der einen Seite und der Datenschutz und die Privatsphäre auf der anderen Seite keine konkurrierenden Ziele, sondern gehören in ein Konzept. Deshalb möchte ich die Kommission gern ermutigen, bei dieser Mitsprache und Weiterentwicklung des Internets auch dabei zu sein.